Ich denke, wir haben alle gemeinsam zusammengewirkt und etwas Gutes zustande gebracht. Ich will der Kommission aber auch Folgendes ganz deutlich sagen, um Missverständnisse zu vermeiden Aus der Sicht des Parlaments kann es nicht sein, dass der wahrscheinlich schon schubladenfertige Entwurf zur Gesetzgebung auf den Tisch gelegt wird.

Wir erwarten, dass das, was wir heute beschlossen haben, in der Kommission mitberücksichtigt wird und auch Bestandteil der Überlegungen wird zu dem, was dann tatsächlich als Gesetzgebungsvorschlag kommt.

Wenn ein rein wettbewerbsrechtlicher Ansatz gewählt wird, dann wäre dies nach dem derzeit gültigen Vertrag von Nizza nicht der Fall.

Ich denke, die Kommission sollte da sehr ernsthaft darüber nachdenken.

Wenn man aber das Grünbuch aus dem Bereich Verbraucherschutz neben das Weißbuch aus dem Bereich Wettbewerb stellt, dann hat man nicht zwingend den Eindruck, dass diese Konvergenz tatsächlich gegeben wäre. Das krasseste Beispiel ist die unterschiedliche Behandlung oder sagen wir richtigerweise die Nichtbehandlung von außergerichtlichen Streitbeilegungsmechanismen im Weißbuch. Es gibt noch eine Reihe anderer Probleme, von denen wir erwarten, dass sie gelöst werden.

Warum geht das eigentlich bei der Europäischen Kommission nicht? Ich habe dafür kein Verständnis!

Und ich will dies, um Missverständnisse zu vermeiden, ganz deutlich aus der Sicht des Parlaments sagen Wir erwarten mehr als das, was im Weißbuch enthalten ist, und wir erwarten auch, dass die Generaldirektion Wettbewerb und die Kommission insgesamt unseren Vorschlägen folgt, sonst gibt es Widerstand in unserem Haus!